Hvala, predsedujoči. Prepričan sem, da vsebinske intervencije z mesta predsednika državnega zbora niso v skladu s poslovnikom tega državnega zbora, sploh ko so, sploh ko so uporabljene tako zelo ciljno kot poskus diskreditacije točno določenega poslanca in točno določene poslanske skupine, z narativom z druge strani točno določene druge poslanske skupine, v tem slučaju skrajne desnice. Ob tem pa še podčrtane in zabeljene z lažmi. Tako da, predsedujoči, protestiram.